Dzisiaj potrzebujemy bardzo jednoznacznego sygnału skierowanego nie tylko do Libii, ale także do innych krajów, które w wyniku rewolucji uzyskały wolność. Ale tak naprawdę mówimy o społeczeństwach tamtych krajów. Bardzo się martwię, że nasze zainteresowanie skończy się wyłącznie na tym bardzo ważnym okresie transformacji, który dotyczy przygotowania wolnych wyborów, przygotowania wszystkich sił do tych wyborów. To wymaga bardzo dużo pracy i bardzo dużo wsparcia ze strony wszystkich państw Unii Europejskiej, byśmy mogli wysłać tym krajom jasny sygnał, że wiemy, jak im pomóc i że pokazujemy im drogę, którą wiele krajów na świecie z sukcesem przeszło. Ale na tych taktycznych działaniach nie powinno się kończyć. Myśląc o tym, co się dzieje na północy Afryki, miejmy w pamięci młodych ludzi, którzy stali na placach i tych, którzy domagali się wolności, bo nie widzieli możliwości związania swoich indywidualnych losów z losem swojego kraju, bo mieli poczucie, że nie są potrzebni. Stąd mój postulat, byśmy pamiętali o tych programach długofalowych, które dotyczą nie tylko kwestii humanitarnych, nie tylko kwestii wody. Podkreślmy to wyraźnie, także w kontekście partnerstwa południowego, że programy te dotyczyć muszą także kwestii edukacji i uniwersytetów, kwestii szans, tak by ci ludzie, którzy protestowali

Także dzisiaj jako Unia Europejska ponosimy odpowiedzialność za te nadzieje i pragnienia ludzi, którzy uzyskali wolność na północy Afryki.